hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sex tvö þúsund og tvö um tóbaksvarnir með síðari breytingum með frumvarpinu er lagt til að bannað verði að flytja inn framleiða og selja skrotóbak og allt bragð og lyktblandað reyklaust tóbak markmið frumvarpsins er að draga úr neyslu á reyklausu tóbaki og því heilsutjóni sem slík neysla veldur en rannsóknir hafa sýnt að neysla reyklauss tóbaks getur leitt til ýmissa sjúkdóma má í því sambandi nefna að í reyklausu tóbaki er að finna efni sem geta leitt til krabbameins og neysla reyklauss tóbaks getur einnig valdið ýmsum tannholdssjúkdómum og öðrum sjúkdómum í munni einnig er vert að geta þess að neysla reyklauss tóbaks er ekki síður ávanabindandi en reyktóbaks og inniheldur hið reyklauss tóbak einnig nikótín hæstvirtur forseti hinn fyrsta febrúar nítján hundruð níutíu og sjö tóku gildi ákvæði laga númer hundrað og eitt nítján hundruð níutíu og sex en þau voru sett vegna tilskipunar níutíu og tveir fjörutíu og eitt e b sem gerði aðildarríkjum evrópusambandsins og e e s ríkjunum skylt að banna munntóbak frá þeim tíma hefur verið bannað að flytja inn framleiða og selja fínkornað neftóbak og munntóbak að undanskildu skrotóbaki þrátt fyrir framangreint bann hefur verið talsverð aukning á munntóbaksnotkun hér á landi meðal ungra karlmanna sem taka þá grófkorn og íslenskt neftóbak í vörina samkvæmt könnunum á munntóbaksnotkun ungs fólks á aldrinum sextán til tuttugu og þriggja ára sem gerðar voru fyrir lýðheilsustöð árið tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu segjast um tuttugu prósent pilta nota tóbak í vörina fimmtán prósent daglega en fimm prósent sjaldnar má segja að niðurstöðurnar séu í samræmi við síaukna tóbaksframleiðslu átvr en hún hefur aukist úr sextán komma átta tonnum árið tvö þúsund og sjö í tuttugu og fimm og hálft tonn árið tvö þúsund og tíu í ljósi reynslu í öðrum löndum og aukinni neyslu ungs fólks á íslenska neftóbakinu sem munntóbaki tel ég nauðsynlegt að binda í lög hömlur á frekari vöruþróun reyklauss tóbaks með banni á innflutningi framleiðslu og sölu skrotóbaks og alls bragð og lyktarblandaðs reyklauss tóbaks tel ég að um brýnar og nauðsynlegar ráðstafanir sé að ræða til að koma í veg fyrir að nýjar tegundir tóbaksvara nái að ryðja sér til rúms hér á landi ég legg áherslu á að skrotóbak hefur ekki verið til sölu á íslandi síðustu árin sama er að segja um bragð og lyktblandað tóbak hér er því ekki verið að leggja til bann á vörum sem nú þegar eru á íslenska markaðnum heldur er um fyrirbyggjandi ráðstöfun að ræða á grundvelli almannaheilbrigðis og þess forgangsverkefnis tóbaksvarna að koma í veg fyrir að ungt fólk hefji notkun tóbaksvara tel ég nauðsynlegt að ákvæði frumvarpsins nái fram að ganga enda er hér um að ræða tóbaksvörur sem eru einkum markaðssettar þannig að þær höfði sérstaklega til ungs fólks hæstvirtur forseti ég hef nú gert grein fyrir ákvæðum frumvarpsins en vil þó vekja athygli á að þar sem ákvæði þess fela í sér tæknilegar viðskiptahindranir þarf frumvarp þetta að fara í kynningu á e e s svæðinu í samræmi við lög númer fimmtíu og sjö tvö þúsund um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu áður en unnt verður að samþykkja þessi lög frá alþingi menn þekkja nú málið vegna þess að skrotóbakið fékk undanþágur vegna pressu frá svíum á sínum tíma þess vegna hefur þetta ekki verið í íslensku lögunum það sem það hafa verið umleitanir um að komi þetta tóbak inn á markaðinn og þar hafa menn verið að setja þetta í umbúðir og ganga frá því þannig að það er sérstaklega ætlað börnum og unglingum tel ég vera mikilvægt að við setjum þessa markalínu að vera ekki að bæta við inn á markaðinn tóbakstegundum sem hafa ekki verið hér á markaði og hafa ekki verið seldar af átvr þetta frumvarp þjónar þeim tilgangi með þá hagsmuni í huga að verja börn og unglinga fyrir frekari tóbaksnotkun ég held að öllum væri það ljóst að ef við værum að innleiða tóbak inn í íslensk viðskipti sem nýja vöru og menn hefðu ekki haft þessa vöru um áratugi mundi hún alveg örugglega vera bönnuð inn á íslenska markaðnum en við búum nú við annan raunveruleika þannig að við erum bara að reyna að setja markalínu að hér verði ekki aukning með söluátaks með það markmið að höfða til ungs fólks sem við höfum náð verulegum árangri varðandi tóbaksreykingar ég held að það væri miður ef við misstum þetta úr böndunum ég leyfi mér því virðulegur forseti að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu